frú forseti ætlum við að temja þessa skepnu þá má það bara ekki vera einhver kattarþvottur það sem menn auðvitað þurfa að vera á verði hér gagnvart er að þó menn viðurkenni þetta í orði kveðnu að það verði nú að hafa einhverjar reglur og menn segja að fyrirtækin verði að ástunda samfélagslega ábyrgð og svo framvegis þá er það alveg eins á hinu félagslega sviði eins og það er á sviði umhverfismálanna að einhver ódýr grænþvottur þar gerir okkur ekkert gagn heldur drepur málinu á dreif og tefur fyrir því að raunverulega sé tekið á vandanum og í grunninn snýst þetta náttúrlega um það hvaða hagsmunir eiga að koma fyrst hvað er mikilvægast og í mínum huga er enginn vafi að við eigum að nálgast þetta út frá hinu mannlega samfélagi og umhverfinu og setja leikreglurnar á grundvelli þess og kosti þá það sem það kosta vill í takmörkunum og stýringu á markaðsöflunum og hagsmunum fjármagnsins einu sinni var sagt á íslandi manngildi ofar auðgildi meira að segja var það einu sinni þannig að framsóknarflokkurinn var svo vinstri sinnaður að hann notaði þetta slagorð og notar það enn og jafnvel enn já þarna sjáið þið þetta er að mörgu leyti fallegt slagorð og kannski auðvitað lýsandi einmitt fyrir það um þetta snýst

hagsmunir samfélagsins og að sjálfsögðu umhverfisins eða hagsmunir fjármagnsins og gróðafíkn þess og leiðsögnin er að mínu mati fyrir hendi í regluverki sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun þar er kveðið á um það að framvindan verður ekki sjálfbær nema að þessir þættir séu í góðu jafnvægi og eitt sé ekki á kostnað hins þetta snýst þar af leiðandi um að temja hinn óhefta græðgiskapítalisma það er alveg augljóst mál þar með á ekki að fara að stöðva allan einkarekstur í heiminum eða girða fyrir alþjóðleg viðskipti eða annað í þeim dúr það er enginn að tala um neitt slíkt heldur að setja þessu skynsamleg mörk og reglur þannig að þetta geti allt farið vel saman